virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á skipulagslögum númer hundrað tuttugu og þrjú tvö þúsund og tíu megintilefni frumvarps þess er þörf sveitarfélaga fyrir auknar heimildir til að grenndarkynna umsóknir um leyfi til framkvæmda þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag forsaga þessa máls fyrirgefðu forsaga þessa máls er sú að með lögum númer fimmtíu og níu tvö þúsund og fjórtán um breytingu á skipulagslögum var meðal annars lög til breyting á bráðabirgðaákvæði laganna sem fjallar um meðmæli skipulagsstofnunar vegna umsóknar um leyfi til framkvæmda þar sem ekki liggur fyrir skipulag sem og ákvæði laganna um grenndarkynningu í frumvarpinu var meðal annars lagt til að almennt yrði heimilt að beita grenndarkynningu um umsóknir um leyfi til framkvæmda þar sem ekki lægi fyrir deiliskipulag það er ekki eingöngu þegar um væri að ræða þegar byggt hverfi eins og skipulagslög kváðu á um samhliða var lagt til að heimild til að óska eftir meðmælum skipulagsstofnunar vegna framkvæmda þegar skipulag væri ekki til staðar félli niður um þá tillögu sagði meðal annars í athugasemdum við frumvarpið að í þeim sveitarfélögum þar sem aðalskipulag lægi fyrir væri almenna reglan sú að byggingarleyfi væri unnt að veita á grundvelli deiliskipulags eða grenndarkynningar og framkvæmdaleyfi á grundvelli deiliskipulags grenndarkynningar eða beint á grundvelli aðalskipulags án frekari skipulagsgerðar eða kynningar ekki yrði séð að ástæða væri lengur til að heimila aðra málsmeðferð til bráðabirgða vegna leyfisveitinga til stakra framkvæmda í þeim sveitarfélögum þar sem gert væri ráð fyrir að aðalskipulag lægi fyrir í öllum sveitarfélögum fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og átta í meðförum alþingis voru breytingar gerðar á þessu frumvarpi sem leiddu til þess að engar heimildir eru nú í skipulagslögum fyrir sveitarfélag að veita leyfi til framkvæmda á svæðum þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag það er nema þegar um byggt hverfi er að ræða ljóst er að það var aldrei tilgangur með framangreindum breytingum að skerða heimildir sveitarfélaga til útgáfu leyfa til framkvæmda að mati umhverfis og auðlindaráðuneytisins er því nauðsynlegt að bregðast við í samráði við skipulagsstofnun og samband íslenskra sveitarfélaga er því í frumvarpinu lagt til að sveitarfélög hafi almenna heimild til að beita grenndarkynningu vegna útgáfu leyfa til framkvæmda þegar ekki er til staðar deiliskipulag það er án tillits til þess hvort um er að ræða þegar byggð hverfi eða ekki

til stendur að byggja íbúðarhús á jörð í dreifbýli þar sem önnur lögbýli eru í nágrenninu og ekki er til staðar deiliskipulag í samræmi við skipulagslög ber sveitarfélaginu að deiliskipuleggja svæðið til tilheyrandi kostnaði til að unnt sé að gefa út byggingarleyfi ef breyting sú sem hér er lögð til verður samþykkt getur sveitarfélag beitt grenndarkynningu í stað þess að deiliskipuleggja svæðið sem leiðir til hraðari málsmeðferðar og lægri kostnaðar

að beita grenndarkynningu skyldi framkvæmd vera í samræmi við aðalskipulag hvað varðar landnotkun byggðamynstur og þéttleika byggðar til þess að forsvaranlegt sé að falla frá meginreglu skipulagslaga um deiliskipulag við útgáfu leyfis til framkvæmda er hins vegar talið nauðsynlegt að framkvæmdin falli bæði að aðalskipulagi sveitarfélagsins sem felur í sér stefnumótun til að minnsta kosti tólf ára og að hún sé einnig í samræmi við núverandi landnotkun byggðamynstur og þéttleika byggðarinnar í frumvarpinu er því lögð til sú breyting á skipulagslögum hvað varðar skilyrði fyrir grenndarkynningu með frumvarpinu er einnig lögð til breyting hvað varðar grenndarkynningu óverulegra breytinga á deiliskipulagi fram kemur í skipulagslögum að ef um óverulega breytingu á deiliskipulagi sé að ræða þá skuli sveitarstjórn láta fara fram grenndarkynningu talið er nauðsynlegt að slíkt komi fram í lögunum að sveitarstjórn sé ekki í öllum tilvikum skylt að grenndarkynna óverulega breytingu á deiliskipulagi sveitarstjórn er einnig heimilt að fara hefðbundna leið við breytingu deiliskipulags ef hún kýs svo og einnig getur sveitarstjórn heimilað að vikið sé frá grenndarkynningu að vissum skilyrðum uppfylltum til dæmis þegar ljóst er að hagsmunir nágranna skerðast ekki